Ich hätte eine Frage in Bezug auf den Europäischen Innovationsfonds.

Glauben Sie, dass das wirklich auch die Priorität des Rates sein kann, dass wir gerade in den kleinen und mittleren Betrieben neue Jobs schaffen?